Spoštovana, najlepša hvala za besedo! Zdaj, ko poslušam to razpravo, moram priznati, o, pardon. Se opravičujem. Zdaj, ko poslušam to razpravo, moram priznati da se mi kar poraja, kar res veliko vprašanj, sploh ko je gospod Mahnič prej tudi tudi razlagal o tem, da kaj je povzročilo neravnovesje v naravi, da se je zgodilo, da se je povečala, taka količina osebkov, medvedov oziroma ostalih zveri, v naravi, ne. In ne morem se znebiti občutka, da se ta interventni zakon sprejema res z neko neverjetno naglico oziroma z nekim neverjetno, turbo, na silo, ker v bistvu, kot sem že tudi enkrat omenil, oziroma prejšnjič omenil na odboru, na skupnem Odboru infrastrukture, okolja in prostora in kmetijstva, Lovska zveza Slovenije, je oziroma še zmeraj, to ne vem, ponujala lovni turizem oziroma še ponuja lovni turizem. In za trofejo medveda, za odstrel medveda, je treba plačati tudi do šest tisoč petsto evrov. In ne vem, ali je to posledica tudi zaradi tega, da se ta interventni zakon tako na silo hitro sprejema, ker je tudi, koliko vem in tudi gospod Mahnič bo verjetno to znal potrditi, ker je lovec, da se bliža oziroma da je celo lovna sezona, odstrela zveri. Naslednja zadeva je tudi taka, tudi to sem že povedal na odboru, na tistem skupnem odboru. Da pač karkoli vzameš iz narave oziroma vzameš naravi, vzemi z dostojanstvom. In tudi kar daš naravi nazaj, ji to daj nazaj z dostojanstvom. In sem kar, ko ste prej omenili gospoda Breznika, bom po njegovo ... ker dostikrat rad ponovi to četrto industrijsko revolucijo, bom pa rekel tako. Človek je zagnal prvo, drugo, tretje in tudi v bistvu že teče četrta industrijska revolucija in bistvu, mislim, da je prišel čas za eno res pravo revolucijo in najpomembnejšo revolucijo. za na revolucijo človeka. Da človek končno spozna in se zaveda, da pač, da je čas, da prisluhne srcu in se ne in se vrne nazaj k bistvu, se pravi, to je k naravi. In, v Sloveniji imamo res tako čudovito biotsko raznovrstnost oziroma raznolikost in tudi gospa Dimic gospa Dimčeva je prej, opozorila na to, oziroma je govorila o da bi da si ne predstavlja, da bi imeli nekaj ... da bi bila Slovenija celi cel rezervat, ne vem, naravni rezervat ali karkoli. Jaz si pa predstavljam. Ker smo lahko ponosni na to, kar imamo. Imamo res čudovito, bogato naravo. Imamo res neverjetno biotsko raznolikost in ne znam si predstavljati, ker sem živel skozi v naravi in živim z naravo naprej, da bi ostal brez tega oziroma da bi tudi naši prihodnji rodovi ostali brez tega. Hvala.